Sé que retirarlas es posible gracias a los más de 70 millones asignados a los productos afectados por el veto ruso hasta el próximo verano. Pero eso es, ciertamente, hasta el próximo verano. Por esto traigo este asunto al Pleno, por la permanente incertidumbre a la que se encuentran sometidos los agricultores. Cada año, desde hace tres, la Comisión anuncia la prórroga de ayudas, y cada año, desde hace tres, nuestros agricultores esperan con el corazón en un puño a conocer si los cupos y precios de retirada cubrirán o no sus necesidades. Es una situación insostenible, señor comisario, y sé que usted es sensible a ello. No podemos permitir que nuestros productores sean rehenes del tactismo de Rusia. Es un hecho que el embargo nos está haciendo daño. También que ha generado un boom en la producción rusa.

El Kremlin no tiene prisa por levantar el veto. Por eso, debemos pensar en la mejor forma de hacerle frente en el medio plazo. Yo he propuesto convertir las medidas de urgencia en medidas estructurales, porque si sabemos que el veto ruso va para largo, ¿por qué no protegernos mejor contra él? Pienso que un marco más estable de ayudas contribuye a reducir la incertidumbre. También le pido que sigan trabajando en la apertura de nuevos mercados y le reconozco los éxitos cosechados, como la firma del tratado con Canadá. Ese es un buen camino a seguir. Termino, señor comisario, señora presidenta, diciendo que en tierras como la mía es muy difícil explicar que productos de alta calidad tengan que echarse a perder. Por eso, le agradezco su participación hoy y le pido que trate este asunto como prioritario.